Der Iran ist verantwortlich für die Stellvertreterkriege, gemeinsam mit Saudi Arabien, insbesondere in der Region.

Aber dennoch muss dieser Atomdeal da sein. Dieser Atomdeal ist nämlich, um eine Verbreitung der Atomwaffen zu vermeiden, auch ein Signal in Richtung Nordkorea. Wenn dies aufgekündigt wird, wie kann man mit jemand anderem dann eine Vereinbarung treffen, dass der keine Atombomben baut?

Das ist bisher vermieden worden.

Wir sollten uns an die Vereinbarung halten, diese Vereinbarung ist Teil des internationalen Rechts.